Ako krajina s takýmto výnimočným postavením sa však pri uzatváraní vzájomných dohôd ako partner Európskej únie zaviazala aj k dodržiavaniu zásad demokracie, ľudských práv a právneho štátu, ktoré sú elementárnym predpokladom takejto spolupráce.

Očakávam, že vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie barónka Ashtonová, ako aj Európska komisia budú azerbajdžanskú vládu oslovovať a tlmočiť naše znepokojenie nad potláčaním demokracie v krajine a žiadať okamžitú nápravu.